Herr Kollege Ferber! Ich habe gehört, Sie halten Maßnahmen für erforderlich, um das Wachstum in der Eurozone zu stimulieren. Ich wusste gar nicht, dass Sie einer Partei angehören, die solche zentralistisch dirigistischen Konzepte verfolgt. Früher war es der Fall, dass man in Europa Wachstum hatte, ohne dass es Maßnahmen dafür gab. Heute ist es noch so, dass andere Regionen wachsen, ohne dass es staatliche Maßnahmen gibt.